frú forseti hæstvirtur forseti hefur þegar lýst tilgangi mínum með því að koma hér upp svo háttar til að þegar

þarf ekki að koma með þau hér fyrir þingið ef um er að ræða að þau kalli á lagabreytingu er þess sérstaklega getið og um það fjallað í ríkisstjórninni og hún veitir heimild til fulltrúa íslands í sameiginlegu e e s nefndinni til þess að taka ákvörðunina en með stjórnskipulegum fyrirvara það er hægt að létta honum af með tvenns konar hætti annars vegar þegar viðkomandi mál kemur til þingsins í formi lagafrumvarps eða þá með þingsályktunartillögu sjálfur hef ég jafnan talið að það sé langhreinlegast að gera það með þingsályktunartillögu nú hefur háttvirt alþingi sett sér starfsreglur um þetta efni sem tóku gildi fyrsta þessa mánaðar þar sem er kveðið alveg skýrt á um að það skuli gert með þingsályktunartillögu ég er því hér með þessu máli meðal annars að óska eftir því að alþingi samþykki þá breytingu sem felst á e e s samningnum sem reifuð er í málinu þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara í þingsályktuninni er sem sagt verið að leita heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd íslands ákvörðun sem er númer sautján tvö þúsund og níu og breytir tuttugasta viðauka e e s samningsins en hann fjallar um umhverfismál það er verið að leggja til að inn í hann verði felld ákveðin tilskipun evrópuþingsins sem hæstvirtur forseti las hér upp áðan og fjallar um umhverfisábyrgð í tengslum við varnir gegn umhverfistjóni og úrbætur vegna þess þessari tilskipun er ætlað að færa ábyrgð á því umhverfistjóni sem kann að stofnast til þess sem því veldur það er þess sem ber ábyrgð á þeim rekstri sem kann að valda tjóninu henni er þannig ætlað að tryggja að öll atvinnustarfsemi á e e s svæðinu beri sambærilega fjárhagsábyrgð á þeim skaða sem hún kann að

sem er skilgreind í tilteknum viðauka númer þrjú við tilskipunina þar er um að ræða iðnaðarstarfsemi sem er starfsleyfisskyld vegna þess að hún kann að hafa í för með sér mengunarvaldandi áhrif til dæmis um slíka starfsemi má nefna tilteknar tegundir af orku og málmframleiðslu líka starfsemi förgunarstöðva og ábyrgð rekstraraðila slíkrar starfsleyfisskyldrar starfsemi er hlutlæg það er að hún er óháð sök viðkomandi rekstraraðila þessi tilskipun tekur líka til umhverfistjóns af völdum annars konar starfsemi en þeirrar sem er skilgreind í þriðja viðauka ef tjónið verður á tegundum lífvera eða náttúrulegum búsvæðum sem tilskipunin fellir undir sína vernd og ef það má rekja tjónið til mistaka eða gáleysis af völdum viðkomandi rekstraraðila af hálfu okkar það er e e s efta ríkjanna var gerð krafa um þá aðlögun við upptöku gerðarinnar í samninginn að þeir hlutar hennar yrðu undanskildir sem snúa að tilskipunum sambandsins hvað varðar verndun villtra fugla annars vegar og verndun búsvæða hins vegar en efni þeirra tilskipana fellur ekki undir e e s samninginn og textinn sem helgar þessa aðlögun kemur fram í ákvörðuninni það er ráðgert að þessi tilskipun verði innleidd með lögum um umhverfisábyrgð og eins og háttvirtir þingmenn muna þegar þeir lásu ræðu hæstvirts forsætisráðherra sem hún setti í hólf þingmanna fylgdi henni málaskrá og þar er þetta mál rakið sem eitt af þeim málum sem hæstvirtur umhverfisráðherra hyggst flytja á því þingi sem nú er hafið áhrifa vegna innleiðingar þessarar tilskipunar mun þá helst gæta hjá þeirri atvinnustarfsemi hér á landi sem undir hennar ákvæði fellur sú starfsemi mun þá bera fjárhagslega ábyrgð á því umhverfistjóni sem hún kann að valda hins vegar verður rekstraraðila líka heimilt að kaupa tryggingu vegna kostnaðar af því tagi ég verð þó að segja sem fyrrverandi aðstoðarframkvæmdastjóri tryggingafélags sem ekki er lengur til að slíkar tryggingar hafa aldrei verið til og eru ekki til á þessari stundu hins vegar eru galdrar markaðsins slíkir að þegar þessi tilskipun er farin að hafa áhrif er líklegt að fyrirtæki og markaðurinn sjálfur muni búa til slíka tryggingu sem menn geta þá keypt sér í þessu sambandi verður þó að hafa í huga að tilskipuninni er ætlað að hafa fyrirbyggjandi áhrif vegna þess að hún mun minnka líkur á því þess er vænst að atvinnustarfsemi leiði til tjóns á umhverfi og fyrirtæki gæti sín þá betur það er ekki gert ráð fyrir neinum teljandi kostnaði af hálfu hins opinbera í ljósi meginreglu tilskipunarinnar sem er um það að rekstraraðili á að bera þann kostnað sem leiðir af tjóni eða hættu á tjóni virðulegi forseti það er mín einlæg ósk að þegar umræðu um þessi mál lýkur verði